Nicht zuletzt aufgrund der Rückschläge durch die Wirtschaftskrise, vor allem aber auch durch strukturelle Mängel in mehreren Staaten fast allen von uns in anderen Bereichen weisen die EU Mitgliedstaaten völlig unterschiedliche Voraussetzungen auf.

Auch Deutschland ist hier sehr erfolgreich.